Monsieur le Président, le rapport Goldstone a eu un sort inattendu. Il était destiné à établir la vérité sur d'éventuels crimes de guerre durant l'opération plomb durci de décembre 2008 et en fait il a suscité un tollé en Israël. Le juge Goldstone a fait l'objet d'attaques personnelles et les ONG qui avaient eu le courage de témoigner ont été prises pour cible. Peu de temps après cette tempête médiatique, un ensemble de projets de loi destinés à encadrer davantage les ONG et à affaiblir toute opposition à la politique du gouvernement a vu le jour. Parmi eux, un projet de loi sur les ONG qui visait, au départ, à les considérer comme des organisations politiques et à ne pas les exonérer d'impôt. Deuxièmement, un projet de loi sur la criminalisation du boycott des produits israéliens, même s'il s'agit de produits des colonies, y compris si celui qui lance le boycott est un gouvernement, une association ou un citoyen d'origine étrangère. En clair, si un Français lance un mot d'ordre de boycott des produits des colonies sur internet, il peut être condamné si l'Autorité palestinienne agit de même, elle aura le même traitement. Troisièmement, un projet de loi sur la juridiction universelle, qui donne compétence à Israël de juger de tels cas. Différents autres projets brimant la liberté d'expression ou de circulation sont en cours. Il est impossible de les énumérer mais ils convergent et ils sont préoccupants. Ils constituent une attaque directe à la liberté d'expression, un droit de l'homme inaliénable, corollaire à toute démocratie. Que la loi sur les ONG ait été amendée par la Knesset jusqu'à devenir quasi acceptable pour les ONG elles mêmes est une bonne chose. Puissent les autres projets subir le même sort, en particulier la loi sur le boycott, qui sera soumise à une première lecture à la Knesset le 15 septembre. J'attire à ce sujet l'attention de la Commission si nous ne pouvons plus dire qu'il ne faut pas acheter en Europe des produits importés illégalement aux termes mêmes de nos accords, c'est comme si on interdisait de déconseiller l'achat de contrefaçons ou de montres volées, par exemple, sur un marché. Le Parlement suivra de près cette question. Et à ce propos, je demande à l'Europe que faisons nous encore, nous Europe, dans le processus de paix israélo palestinien?